Szeretném megkérdezni, hogy Ön mint gyakorló politikus mennyire látja problémának azt, hogy köztudomásúan a roma integrációra szánt pénzek jelentős része korrupt politikusoknak a zsebében köt ki, illetőleg a korrupt politikusokkal összeépült korrupt cigányvezetőknek a zsebében, ahelyett

És hogy lehetne fellépni ez ellen a jelenség, vagyis a korrupció ellen?